Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la sale guerre qui sévit au Yémen est l'une des facettes tragiques d'un Proche Orient en proie à une dynamique du chaos largement attisée par les puissances occidentales. Il ne nous appartient pas de prendre parti dans ce conflit qui oppose les tribus yéménites pour des raisons politiques, historiques ou religieuses, mais on ne peut pas non plus faire abstraction des choix diplomatiques des gouvernements occidentaux, notamment français, suivant aveuglément leur allié saoudien par crainte de voir de juteux contrats d'armement s'envoler. Nos gouvernements savent se montrer de pointilleux défenseurs des droits de l'homme pour condamner la Syrie et ses alliés russe et iranien qui luttent sans états d'âme contre les mouvements islamistes. En revanche, ils gardent un silence gêné sur les centaines de milliers de bombes déversées au Yémen et sur l'embargo humanitaire imposé par la coalition arabe formée par l'Arabie saoudite. Sur les décombres du Proche Orient prospèrent les djihadistes que nos gouvernements font ensuite mine de combattre.